En de personificatie van dat beleid is de trojka. Alle lidstaten lijden onder de dwang van Brussel. Niemand mag zijn eigen sociaal economisch beleid nog bepalen. Alle landen moeten met hun plasje naar de dokter. En de diagnose is altijd meer Brussel, meer belastingen, minder democratie. Maar, Voorzitter, meer Brussel is niet de oplossing. Brussel is zélf het probleem. Vijftien jaar geleden bestonden er geen macro economische onevenwichtigheden, geen jeugdwerkloosheid van vijftig procent, geen strafmaatregelen tegen succesvol exporteren. Waarom bestaan deze zaken nu wel?